Madame la Présidente, j'ai défini les conséquences immédiates des feux d'Australie dans mon intervention initiale de demande de modification de débat. Je voudrais y ajouter l'idée des conséquences dramatiques à moyen et long terme qui seront évidemment une perte de biomasse qui entraînera des sécheresses supplémentaires et un stress hydrique profond dans un pays où l'eau est déjà une denrée rare. Si ce phénomène est bien évidemment très largement lié à cet été particulièrement chaud en Australie, il a évidemment besoin de réponses concrètes et surtout rapides et immédiates.